Écrasés de taxes, certains compatriotes ne pourront bientôt plus se rendre à leur travail en voiture tellement le carburant est cher.

Alors, qu'attendons nous pour sanctionner non pas les citoyens, mais les vrais pollueurs? Le transport maritime utilisant du fioul de très mauvaise qualité avec des rejets d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote et de particules fines est bien pire que le diesel.

Soyons lucides, ce n'est pas en favorisant le libre échange avec le monde entier que l'Union européenne remplira les objectifs annoncés.